Herr Präsident! Die Wirtschaft ist global aufgestellt, Alleingänge bringen da überhaupt nichts. Das gilt natürlich auch insbesondere für den Flugverkehr, und deshalb ist es richtig, dass hier das Parlament den Beschluss gefasst hat, den Emissionshandel beim Flugverkehr zunächst einmal auszusetzen, und diesen durch ein internationales Abkommen zu ergänzen.